Allein, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass letztendlich im Schwerpunkt der Haushalt einfach gekürzt werden musste, weil man zuhause mit der eigenen Finanzlage in den jeweiligen Ländern in Schwierigkeiten steckt. Und nicht jede Kürzung bietet die Logik auf, die wir uns gemeinschaftlich wünschen würden, weshalb ich meine Kollegin Anne Jensen, die unmittelbar nach mir spricht, jetzt im Vorhinein schon unterstützen möchte und meine Unterstützung hier zum Ausdruck bringen möchte. Zum Haushalt des Europäischen Parlaments selbst möchte ich anfügen, dass als erstes das Europäische Parlament sich mit seinem Haushalt in Richtung Inflationsrate bewegen wird. Wir haben ja einige Sondersituationen im Haushalt des Europäischen Parlaments zu verzeichnen.

Schlicht und einfach Demokratie kostet auch ab und zu Geld, und aus diesem Grund müssen wir dieses auch einsetzen und können uns dagegen letztendlich auch gar nicht wehren. Wir streben eine engere Zusammenarbeit mit dem Wirtschafts und Sozialausschuss und mit dem Ausschuss der Regionen an, allerdings enthalten die bisherigen Vorlagen noch keine konkreten Zahlen, sodass ich eher davon ausgehen werde, dass wir diese konkreten Zahlen

Ich glaube, wir werden darüber noch einmal miteinander sprechen müssen, um einen sinnvollen Haushalt oder sinnvolle Haushalte für die anderen Institutionen zu bewerkstelligen.